Ich habe an die Abgeordnete eine Frage, und zwar Braucht ein Notruf Priorität beim Senden oder sollen alle Datenübertragungsarten gleich behandelt werden? Das ist eine Frage, die sich jetzt mit dem digitalen Binnenmarkt stellt, ob im Internet alle Daten gleiches Recht haben sollen oder ob ein Notruf tatsächlich die Priorität bekommen soll im Datenverkehr.